Uniunea Europeană s a implicat și se implică puternic în sprijinirea autorităților locale din țările partenere, pentru ca acestea să își consolideze guvernanța și să își îmbunătățească rezultatele în materie de dezvoltare durabilă și eradicare a sărăciei. Un element de bază este și rămâne schimbul de experiență între autoritățile locale din Uniune și cele din țările partenere, rolul esențial al societății civile din țările partenere, precum și derularea unor parteneriate strategice cu asociații și rețele naționale, regionale și internaționale ale autorităților locale. Consider că este nevoie de asumarea unui angajament politic mai ferm din partea Uniunii, în vederea sprijinirii unui mediu favorabil pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale și pentru consolidarea capacității lor pentru integrarea acestor aspecte în politici și în programe favorabile incluziunii și eradicării sărăciei. Nu în ultimul rând, vreau să o felicit pe raportoare pentru abordarea avută în cadrul acestui raport.